Señor Presidente, en relación con la posible prohibición de la pesca del atún rojo en el Mediterráneo, mucho me temo que la pesca legal acabe siendo expulsada por la pesca ilegal y que acaben pagando justos por pecadores. En Cataluña, están en juego centenares de puestos de trabajo. Allí se practica una pesca respetuosa, totalmente regulada y controlada, tanto en la gestión pesquera como en la gestión comercial.

Por último, me parece que no existe consenso entre los técnicos internacionales sobre el peligro de extinción del atún rojo.